mér býður svo í grun virðulegur forseti að nokkrir samfylkingarmenn hefðu nú gjarnan viljað vera á þessari tillögu af því samfylkingin er nú klofin til þessa máls eins og margoft hefur komið fram í umræðum hér á alþingi en tillagan gengur út á það virðulegur forseti að alþingi telur að ríkisstjórnin eigi að gæta ýtrustu hagsmuna íslands í þeim samningaviðræðum sem nú fara fram um loftslagsbreytingar og það er stefnt er að því að þeim umræðum ljúki í kaupmannahöfn í desember á þessu ári í tillögugreininni er sérstaklega undirstrikað að við þeir þingmenn sem að þessu máli standa telja að það eigi að viðhalda og ná fram svokölluðu íslensku ákvæði sem er í kyoto bókuninni það kemur fram hér í greinargerðinni virðulegur forseti lýsing á þessu ákvæði og röksemdafærslan fyrir ákvæðinu en á sínum tíma þegar þar ferli hófst að þá færðum við íslendingar mjög sterk rök fyrir því að ná fram svokölluðu íslensku ákvæði við höfum áður en svokallað þröskuldsár fór í hönd nítján hundruð níutíu þá höfðum við hreinsað upp meira og minna í okkar húshitun til dæmis og við nýttum endurnýjanlega orkugjafa miklu meira en önnur ríki við erum heimsmeistarar í því reyndar þannig að það má segja að við vorum búin að hreinsa upp hjá okkur löngu áður en önnur ríki tóku til við það og mörg ríki eru ekki einu sinni byrjuð þannig að við vorum ef þannig má að orði komast orðin hreint ríki áður en kyoto samningaviðræðurnar hófust það kemur líka hér fram að eitt verkefni hér á íslandi tökum sem dæmi ein iðnaðarverksmiðja hún

losar um tugi prósenta þetta sáu allir sem komu að þessum samningaviðræðum og sú er hér stendur átti þátt í þeim og náði fram ásamt fleiri ráðherrum og embættismönnum íslenska stjórnkerfisins

öll rök sem við héldum fram á þeim tíma þau eru öll í gildi í dag og það er mjög mikilvægt af því hér er um geysilega mikið atvinnumál að ræða þetta gengur út á það hvernig við ætlum að standa að okkar iðnaði almennt í landinu þá er það mjög mikið atriði virðulegur forseti að ríkisstjórnin ákveði nú að hverfa af þeirri braut sem hún hefur verið á upp á síðkastið síðustu tvö árin það er hún verður að hverfa af þeirri braut að vera ekki að halda til haga íslenska ákvæðinu það er alveg ljóst að síðasta ríkisstjórn var klofin sjálfstæðisflokkurinn vildi halda íslenska ákvæðinu til haga og það kom fram opinberlega í ræðu háttvirts þingmanns geirs h haarde háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir hins vegar vildi það ekki og var þá umhverfisráðherra hæstvirtur iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson hann sat á girðingunni og sagði við skulum nú bara huga að þessu íslenska ákvæði síðar þegar menn fara að tala um hver einstök ríki hann sagði það þannig að núna er mjög mikilvægt að við tökum á þessu máli þó ég viðurkenni virðulegur forseti að það er mjög seint af stað farið vegna þess að fundurinn í kaupmannahöfn er í desember og það kostar svo mikla vinnu að ná íslenska ákvæðinu í gegn og það þarf auðvitað líka að huga að nýjum verkefnum og fá viðbótarlosunarheimild vegna þeirra þetta ákvæði er vistvænt fyrir lofthjúpinn og það er mjög skrýtið hvað vinstri grænir sérstaklega og hluti samfylkingarinnar hefur verið mikið á móti ákvæðinu af því nú eru öll ríki að berjast við það að koma því þannig fyrir að lofthjúpurinn verði hreinni og þetta ákvæði er einmitt þess eðlis það er sex til átta sinnum betra fyrir lofthjúpinn að við nýtum okkar endurnýjanlegu orku í iðnaði hér heldur en önnur ríki sem nota kol og olíu framleiða sama magn af vöru

þannig ef svo er ekki þá aukast líkurnar á því að við getum haldið okkar hagsmunum til haga þannig að ég vona svo sannarlega að við náum þessu máli hér í gegn svo að ríkisstjórnin og hvað þá næsta ríkisstjórn geti sem fyrst hafist handa við að